Kanada patrí k významným účastníkom medzinárodného obchodu a je jedným z najstarších obchodných partnerov Európskej únie. Pri finalizácii komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Kanadou však musíme postupovať veľmi citlivo a konštruktívne. Naše rozdielne názory v niektorých oblastiach, ako sú lieková politika, rybolovná politika, ťažba z bridlicových pieskov, potrebujeme v dohode usporiadať tak, aby reprezentovali politiku Európskej únie pri rešpektovaní názorov obchodného partnera.

V žiadnom prípade by však komplexná hospodárska obchodná dohoda nemala znižovať v Európe zaužívané a prijaté certifikačné parametre.